Ik heb de toen nog kandidaat commissaris voor het uitbreidingsbeleid gehoord tijdens zijn hoorzitting in de Commissie buitenlandse zaken en daaruit blijkt bijvoorbeeld een zeer grote bereidheid om elk bezwaar tegen de toetreding van het niet Europese Turkije onder de mat te vegen, zoals dat nu al vijf jaar gebeurt.